To je princip demokracie a princip právního státu. A tyto dva principy bohužel Guatemala nezažila a nezažívá, a pokud se nezmění něco s tamním režimem, tak je nebude zažívat ani do budoucna. Mezinárodní mise, která tam působí, dlouhodobě upozorňuje na problémy s korupcí a nejčastěji s korupcí spojenou s vládou a s tamním režimem. Je naprosto nemyslitelné, že řada lidskoprávních aktivistů, kteří v posledních letech upozorňují na korupci spojenou s tamní vládní diktaturou, buď zemřela, nebo za záhadných okolností zmizela.

Nepanuje tam jednota a právě to, že v posledních letech tamní představitelé staví svou politiku na nacionalismu a na snaze vyvolat nenávist vůči těm, kteří je kritizují, tak je utvrzuje v tom, že se lidé málo bouří právě proti tomu, že jsou porušována lidská práva. A proto chceme touto rezolucí vyzvat Evropskou komisi i mezinárodní společenství, aby se za ně více zasazovala a snažila se o změnu tamní politické situace.